Ich ergreife deshalb dazu das Wort, weil ich es nicht korrekt finde, wie der Kollege Daul in dieser Frage in der niederländischen Presse attackiert wird.

Ich will dazu zwei Bemerkungen machen.

Zweitens aber Der Kollege hat das in der Konferenz der Präsidenten in einer Bemerkung vorgeschlagen. Wenn das anschließend aus der Konferenz der Präsidenten in die Öffentlichkeit getragen wird und man nicht einmal die Gelegenheit hat, selbst befragt zu werden und eine eigene Erklärung dazu abzugeben, dann muss man als Fraktionsvorsitzender in dieser Konferenz der Präsidenten sich genau überlegen, was man dann noch sagen kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Es ist ja nicht das Europäische Parlament, das behauptet, hier würde Geld verschwendet.

Die Matera Berichte zeigen im Gegenteil, dass das Geld aus diesem Haushalt sehr verantwortungsbewusst und wie ich finde in den Niederlanden für sehr wichtige Projekte ausgegeben wird. Deshalb Die Verabschiedung dieser Berichte zeigt, dass die Kritik in den Niederlanden an diesem Haushalt nicht gerechtfertigt ist.